Według badań przeprowadzonych przez Komisję jest ona powodem do dumy narodowej i współodpowiedzialności mieszkańców nominowanych miast.

Z obu tych państw zostaną wybrane dwa miasta stanowiące Europejską Stolicę Kultury 2016. Moje miasto rodzinne Gdańsk znalazło się w ścisłej polskiej czołówce konkursu, który zostanie rozstrzygnięty jeszcze w tym miesiącu. Gorąco wspieram tę kandydaturę, która jest sygnowana hasłem Wolność kultury kultura wolności.

Uważam, że moje miasto ma wiele do zaoferowania społeczności europejskiej, a zwycięstwo w tym prestiżowym konkursie przyczyniłoby się do jego jeszcze większego rozkwitu.